Accesul la serviciile medicale transfrontaliere este o condiție de bază pentru ca pacienții să poată beneficia de cel mai bun tratament disponibil, iar stabilirea unor reguli cât mai clare și funcționale poate face posibil acest lucru. Îmbunătățirea drepturilor pacienților, în special prin asigurarea furnizării de informații și prin cooperarea dintre statele membre, este posibilă prin dezvoltarea sistemului de e sănătate și asigurarea diseminării informației referitoare la asistența medicală transfrontalieră. Acțiunile de promovare susținute de programele de cooperare transfrontalieră pot crea pacienților un grad de informare care să facă posibilă utilizarea sistemului, cu cât mai puține abuzuri, în conformitate cu normele agreate. De aceea, considerăm că e sănătate și asigurarea promovării eficiente a sistemelor de asistență medicală transfrontalieră trebuie să fie elemente de bază pentru îndeplinirea prerogativelor Directivei.